Nessuna risposta vera e immediata alla crisi economica che sta colpendo i nostri cittadini, le nostre imprese e i nostri territori. I dati sono lì a dimostrarlo nei precedenti periodi di programmazione, il Fondo sociale ha fallito. L'assistenza offerta dal Fondo sociale al Sud Italia, per esempio, non ha portato a nessun miglioramento socioeconomico del territorio, anzi, il tasso di partecipazione al mercato del lavoro è diminuito è aumentata la disoccupazione quindi mentre il tasso di povertà è addirittura aumentato. La verità la conosciamo tutti come può il Fondo sociale portare dei benefici alle regioni se il tasso di assorbimento dei fondi negli Stati membri si aggira attorno al 40 percento? Insomma, i fondi europei vengono spesi solo parzialmente e male. Le regioni danno la colpa alla burocrazia europea l'Unione europea accusa le regioni d'incapacità di utilizzare questi fondi. Non so di chi sia la colpa, ma una cosa è certa i soldi non arrivano devo servono, non arrivano ai cittadini, non arrivano alle nostre imprese. La nuova proposta di regolamento non affronta nessuno di questi problemi. Viceversa, il testo si preoccupa ancora una volta di garantire un trattamento privilegiato ai Rom e agli immigrati, trasformando di fatto tutti gli altri cittadini europei in cittadini serie B. Quindici miliardi di euro saranno regalati ai Rom per attuare programmi d'integrazione, che però non hanno mai dato nessun risultato concreto. L'Europa deve finirla con la propaganda fine a se stessa. In un momento di crisi come quello attuale non possiamo permetterci di sperperare nemmeno un centesimo di euro.